Frau designierte Präsidentin, meine Damen und Herren! Was wir hier erleben ist ein Lehrstück, wie man es nicht tun soll. Wir alle haben uns sehr viel anhören müssen wegen unserer Skepsis gegenüber den Versprechungen von Demokratie und Spitzenkandidaturen hier in Brüssel, aber Sie werden mit der Wahl von Frau von der Leyen diese Skepsis bei weitem übertreffen. Es war ein eigenartiges Schauspiel, dass Sie, Herr Weber, der Sie die Kampagne für Spitzenkandidaten geführt haben, heute als Erster gratuliert und zur Wahl von Frau von der Leyen aufgerufen haben, und die Frage, die ich mir stelle, ist Haben Sie eigentlich Selbstachtung? Alle, die sich ein wenig mit Frau von der Leyen beschäftigt haben, können wissen, dass sie als Verteidigungsministerin in Deutschland vollkommen gescheitert ist. Sie hat aus der deutschen Armee eine Armee gemacht, in der die Flugzeuge nicht fliegen, die Panzer nicht fahren und die Gewehre nicht schießen. Und auch wenn wir aus Verantwortung gegen sie stimmen werden, kann ich all jenen, die meinen, für sie stimmen zu müssen, nur eins sagen einen größeren Spaltpilz und einen größeren Sprengsatz können Sie in die Kommission gar nicht hereinsetzen, als jemanden, der in allen Ministerposten in Deutschland gescheitert ist.